C'est aussi pourquoi le moment va arriver j'espère assez vite où les gouvernements seront prêts à accepter ces project bonds puisque l'objectif est clairement d'investir massivement, ensemble, dans des infrastructures de communication. Vous m'avez interrogé aussi, peut être en pensant à ma responsabilité, sur d'autres infrastructures qui sont celles des entreprises financières. Les infrastructures financières sont une des conditions de la croissance. Tout ce que nous faisons avec vous, depuis maintenant deux ans, pour remettre des règles, de la transparence, de la responsabilité j'ajoute aussi de la morale, là où elle avait disparu remettre les services financiers au service de l'économie réelle et faire que les infrastructures financières fonctionnent sur des bases saines et solides, c'est aussi une des conditions préalables pour retrouver

C'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Je veux rappeler au Parlement européen qu'au moment où je vous parle nous avons pratiquement mis sur votre table la totalité des textes nécessaires pour mettre en place la régulation demandée par le G

J'espère que, d'ici quelques mois, nous aurons clairement construit cette base des infrastructures financières saines et solides pour remettre ces marchés financiers au service de l'économie réelle, plutôt que d'être à leur propre service.